Monsieur le Président, les déclarations de la Commission se suivent et se ressemblent. Plus d'emplois, plus de croissance, plus de marché intérieur, cela sonne bien mais ce sont finalement des mots creux, répétés à satiété depuis cinq ans dans toutes les communications de la Commission sans être suivis d'effets.

et finalement la tentation du chacun pour soi.

La gravité de la situation exige des actions immédiates.

Il faut encourager les États qui disposent de marge à relancer leur économie et, partant, l'économie européenne. Croissance, croissance, croissance, il n'y a que cela qui compte!